Örülök, hogy sikerült intézményközi megegyezésre jutni a külső pénzügyi eszközöket illetően, hiszen ez volt a feltétele annak, hogy a programok 2014. január 1 jével tovább folytatódjanak. Külön fontosnak tartom és örülök, hogy a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze öt legfontosabb célja és prioritása között szerepel az EU s emberi jogi irányelvek gyakorlatba ültetésének finanszírozása. Úgy gondolom, hogy ez összhangban van azzal, hogy például a kínzás eltörlése mellett ne csak parlamenti jelentés szintjén, hanem pénzügyi finanszírozás által is felléphessünk. Ez lehetőséget teremt arra, hogy gyakorlatban lépjünk többek között az emberi méltóságért, a gazdasági, szociális, kulturális jogok védelmében, diszkrimináció elleni küzdelemben. Fontos, hogy felülvizsgálatra kerüljenek ezek az eszközök, hogy gyorsan és hatékonyan reagálhassunk szükséghelyzetekben.